Por respeto a las víctimas, por defensa de nuestro derecho a la vida y a la libertad, debemos ser eficaces en la prevención y detección temprana de la fanatización violenta. Este informe realizaba ya una aproximación integral para derrotar la estrategia de los asesinos y para vincular a todos los poderes públicos contra el terrorismo global.

Defendemos nuestra democracia, esto es, nuestro derecho a vivir y a vivir con libertad. Tras los atentados de París, este informe debería transformarse también en un gesto urgente desde el Parlamento para que los ciudadanos confíen en sus instituciones. Los liberales y demócratas estamos aquí para buscar consensos, para vencer pequeños egoísmos nacionales o de grupo porque somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica.

Ser eficaces en evitar la captación, a través de las redes sociales e internet, es nuestra obligación en un mundo digital y globalizado.

Limitar los delitos, garantizar la legalidad y el control judicial son nuestra responsabilidad.

Lo sé bien porque nací y crecí en un pequeño pueblo del País Vasco, donde había vecinos que pedían la muerte de los que no pensábamos como los terroristas y donde reinaba el miedo que favorecía la captación.

Debemos facilitar todos los instrumentos adaptados para las necesidades reales de control en fronteras, como las de detección de tránsitos delictivos, todo ello garantizando la proporcionalidad y el control judicial. Sobre todo debemos tener coraje, sentido democrático y paciencia para vencerlos.